Señora presidenta, incluir la dimensión cultural en las relaciones de la Unión con otros países es un aspecto esencial para fortalecer unas relaciones internacionales amistosas, pacíficas, basadas en el respeto mutuo, el diálogo y en fortalecer o promover el desarrollo humano en todas sus dimensiones. También es a la vez una oportunidad para la Unión Europea, una oportunidad para ser reconocida como un actor global importante de referencia en este terreno, en el terreno del pero también para proyectar a la vez su cultura común y su diversidad como un factor, un valor y una riqueza que se ha de preservar una diversidad que, por cierto, va mucho más allá de la diversidad de los Estados miembros, de las culturas mayoritarias o de las lenguas oficiales de esta casa. Nosotros estamos particularmente satisfechos de que se haya incluido en el informe nuestra propuesta de un visado cultural para artistas y otros profesionales relacionados con el mundo de la cultura.